Wenn wir in Europa in der Unternehmensbesteuerung weiterkommen wollen und wenn wir einen Zustand abschaffen wollen, den Herr Bay von der ENF ja eben gerade kritisiert hat, dann brauchen wir ein Instrumentarium auf europäischer Ebene, das es eben unmöglich macht, dass einzelne Mitgliedstaaten oder mehrere Mitgliedstaaten hier schlicht und einfach jede sinnvolle Weiterentwicklung verhindern, die es verunmöglicht, dass multinationale Unternehmen hier in dieser Europäischen Union anständig Steuern bezahlen. Wenn wir auf europäischer Ebene dazu kommen wollen, dass im Vergleich zum Mittelstand zu mittelständischen Unternehmen multinationale Konzerne ihren Anteil an der Gesamtsteuerlast erbringen, dann wird das nur funktionieren, wenn wir über die europäische Ebene entsprechende Rahmenbedingungen setzen können. Und die werden niemals kommen, solange Einzelne oder der Zusammenschluss Weniger auf europäischer Ebene blockieren können, was sie wollen, weil wir Einstimmigkeit im Bereich Steuern haben. Es ist deswegen das A und das O, es ist unabdingbar wenn wir hier an dieser Stelle den entscheidenden Schritt für mehr Steuergerechtigkeit schaffen wollen dass wir hier von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitslösungen kommen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn die Zustände aufrechterhalten bleiben, die wir im Moment haben, dann wird genau das eintreten, was der Kollege Giegold ja vorhin auch skizziert hat, dass wir nämlich mangelnde Akzeptanz seitens der Bevölkerung für das gesamteuropäische System an dieser Stelle erleben werden. Und wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dass Europa hier für Steuergerechtigkeit zwischen kleinen und großen Unternehmen eintritt, wenn wir die Menschen davon überzeugen wollen, dass Europa für Steuergerechtigkeit zwischen dem normalen lohnabhängigen Steuerzahler und multinationalen Konzernen eintritt, dann müssen wir an dieser Stelle auch liefern.